Die Notwendigkeit europäischer Lösungen und europäischer Notfallpläne wird nirgends deutlicher als bei den europäischen Flüssen, denn sie verbinden europäische Länder. Ein Negativbeispiel ist die Katastrophe von vor zwei Jahren, als Giftschlamm einer ungarischen Aluminiumfabrik in die Donau floss. Da wurde deutlich, wie wichtig eine Zusammenarbeit ist. Des Weiteren sind nahtlose Verkehrsverbindungen von besonderer Bedeutung.

Gleichzeitig müssen wir aber auch die Emissionsziele einhalten. Eine Ausweitung geht nicht um jeden Preis. Das heißt, wir müssen Ökologisierung und den Umweltschutz in den Vordergrund und in den Mittelpunkt stellen.

Nun muss er seinen bayrischen Ministerpräsidenten und den Bundesverkehrsminister davon überzeugen, dass jede Investition in weitere Studien unnötig ist, und jede Investition ich erwähne hier diese 16,5 Millionen Euro, die die Kommission zusätzlich noch in diese Studie investiert hat ist leider vergebenes Geld.